Ta osoba powiedziała do mnie No, ci ludzie z Hamasu tacy w zasadzie mili, kulturalni, sympatyczni ludzie.

Dzisiaj słyszę powtórkę. Dzisiaj słyszę, że być może warto negocjować z tymi umiarkowanymi talibami.

Natomiast ja bym nie wylewał dziecka z kąpielą i przestrzegam przed dialogiem z ludźmi, którzy tak naprawdę mają zupełnie inne cele niż my.